Monsieur le Président, la réforme de 2006 avait effectivement pour objectif d'améliorer la compétitivité du secteur de la betterave en Europe. Cette réforme s'est faite au prix de sacrifices importants au niveau des hommes et au niveau des territoires.

Des territoires entiers ont dû abandonner la production de betteraves. Les raffineurs de sucre de canne demandent aujourd'hui la suspension des droits tarifaires sur le sucre en dehors de toute négociation commerciale. Un accroissement des importations de sucre de canne en provenance d'autres pays tiers éroderait les préférences accordées à nos partenaires traditionnels en voie de développement et conduirait à un arrêt des investissements dans ces pays. Le marché du sucre de l'Union européenne est entièrement ouvert.

Les pays ACP que j'ai rencontrés en tant que rapporteur de votre assemblée sur l'OCM dans la réforme de la PAC m'ont explicitement demandé de maintenir le système en place aujourd'hui.

Mais sous prétexte de défendre quelques dizaines d'emplois industriels, faut il accélérer la désertification de nos territoires en supprimant des producteurs européens? Notre Parlement n'a t il pas trop souvent, depuis trois ans, affirmé et réaffirmé sa volonté de défendre notre autonomie alimentaire, d'encourager au maximum notre agriculture?